W tym, czego byliśmy świadkami w tym roku jest coś niesłychanie optymistycznego i o tym chciałbym powiedzieć najpierw.

Wszystko na papierze wyglądało bardzo solidnie armia, służby bezpieczeństwa, pełna kontrola. A oto jeden młody człowiek, który po prostu podpalił się na znak protestu przeciwko złu, rozpoczął falę, która udowodniła, że ci, którzy twierdzili, iż świat arabski, iż nasi muzułmańscy bracia nie dorastają do demokracji, nie zasługują na demokrację,

Nasi muzułmańscy bracia umierają za demokrację, oddają swoje życie po to, by być wolnymi.